Señor Presidente, los daños producidos por el temporal que ha afectado en los meses de diciembre y enero a la cornisa cantábrica han sido cuantiosos. En concreto, hablamos de 150 millones de euros, más el paro en la apertura de negocios y la pérdida de fauna. En mi región, en Cantabria, se calcula que son unos 5 millones de euros. El Gobierno regional de Ignacio Diego se refugió en sus recortes presupuestarios para no atender a los afectados.

Por su parte, el Gobierno de España tardó quince días desde el temporal en aprobar unas ayudas escasas en cuantía para paliar los daños ocasionados en la costa norte. Así pues, como España no responde, será otra vez Europa la que salvará al Partido Popular de estar con el agua al cuello, a través del Fondo de Solidaridad.